Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea y Mercosur tienen que fomentar e impulsar sus relaciones bilaterales. Y, desde luego, a ambos les interesa mejorar los intercambios comerciales, no cabe duda. Pero lo que creo que hay que tener muy presente es el impacto de una mayor apertura del mercado comunitario a las importaciones de productos agrícolas procedentes de estos países, sobre todo en los sectores del vacuno, del pollo y de los cítricos. El estudio de impacto de 2011, a instancias de la Dirección General de Agricultura de la Comisión, no escondía las repercusiones que podría tener la aceptación de las peticiones realizadas por los países de Mercosur en el capítulo agrícola. De acuerdo con ese estudio, los ingresos agrícolas en la Unión sufrirían una caída que oscilaría según los diferentes Estados miembros, pero, en total, se estimaba una pérdida de treinta y tres mil puestos de trabajo en toda Europa. Hay que tener en cuenta, además, que los pronósticos de las organizaciones agrícolas son mucho más alarmistas y pesimistas que los hechos por la Comisión Europea. Creo que no vivimos momentos propicios para aumentar importaciones de países terceros en sectores como el vacuno, los cítricos o el pollo sin exigir medidas claras de reciprocidad. Las consecuencias de un acuerdo con Mercosur se sumarían a las que se derivarían de la reforma de la Política Agrícola Común que estamos negociando ahora.